W oparciu o moje kilkutygodniowe obserwacje chciałbym podzielić się dwiema uwagami po pierwsze, bardzo wolno, ale jednak zauważalne są tam jakieś pierwsze próby zmian. Zauważalne są przykładowo wstępne próby tworzenia rynku i drobnego handlu. Nigdy przedtem tego tam nie widziałem. I po drugie efekty może przynieść wyłącznie oddziaływanie wielostronne i narastający nacisk o dyplomatycznym charakterze połączony z przemyślanymi sankcjami.